Ta polityka powinna gwarantować zrównoważony rozwój środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nabrzeżnych. Tak przynajmniej wygląda to w teorii. W praktyce natomiast, z czego naukowcy oraz politycy, ale przede wszystkim rybacy, świetnie zdają sobie sprawę, obecnie obowiązująca polityka ma wiele niedociągnięć. Na szczęście prace nad reformą starej polityki rybołówstwa nabierają tempa. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat sprawozdania posła Stevensona.

Nowe przepisy wzmacniają rolę organizacji producentów i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Projekt przewiduje tworzenie planów produkcji i sprzedaży, które dają realne możliwości producentom, aby stać się prawdziwymi aktorami w zarządzaniu produkcją oraz obrotem.